Frau Präsidentin! Herr Vizepräsident, Sie haben gesagt, Europa darf solche Tragödien nicht zulassen. Wie oft haben wir das aber hier schon gehört? Nicht erst seit Lampedusa vor anderthalb Jahren sterben die Menschen im Mittelmeer. Und es sterben viele allein dieser Tage 300 Menschen.

Aber statt endlich nach einer Lösung zu suchen, leiern die Innenminister immer wieder dasselbe herunter mehr Geld für Frontex, mehr Grenzüberwachung, mehr Festung Europa. Aber das ist die falsche Antwort auf die Krise, in der wir uns befinden. Wir brauchen nicht mehr Abschottung, wir brauchen nicht mehr Überwachung.

Wir brauchen ein europäisches Mare Nostrum. Triton hilft uns nicht weiter das ist ein Abwehrprogramm. Wir brauchen ein europäisches Seenotrettungsprogramm! Herr Vizepräsident, wo bleibt das? Kriminellen Schleppern muss natürlich das Handwerk gelegt werden. Wir müssen sie bekämpfen, aber eben nicht die Flüchtlinge. Und wenn wir nur alleine Schlepper bekämpfen, dann bringen wir Flüchtlinge in einen Teufelskreis hinein. Denn wenn wir uns abschotten, wenn wir die Schlepper bekämpfen, dann müssen Flüchtlinge weitere, gefährlichere Wege auf sich nehmen. Das können wir nur dadurch ändern, dass wir endlich legale, sichere Zugangswege für Flüchtlinge schaffen. Wir müssen die Fähren öffnen für die Flüchtlinge, damit sie nicht länger auf kleine Schlauchboote müssen. Das ist das, was wir tun müssen, Europa! Darauf brauchen wir Antworten von der Kommission, aber genauso von den Mitgliedstaaten, die momentan viel zu wenig tun, weder beim Resettlement noch sonst bei der Aufnahme von Flüchtlingen.